frú forseti ég lagði þessa fyrirspurn fram á þingskjali við upphaf þings sennilega fyrsta október hún var sett á dagskrá miðvikudaginn nítjánda október það er orðið nokkuð umliðið en vegna kringumstæðna og umræðna um störf þingsins þann dag og fleira komst hún ekki á dagskrá þann daginn ég verð að játa það úr þessum stóli að ég varð hálffúl þennan dag líka yfir því að daginn áður þann átjánda október hafði ríkisstjórnin gefið út forláta fréttatilkynningu um aðgerðir gegn heimilisofbeldi og kynferðislegu ofbeldi þar með hafði hæstvirts félagsmálaráðherra svarað öllum liðum fyrirspurnarinnar í fréttatilkynningu mér þótti að mér vegið og fannst að það hefði átt að svara þingmanninum fyrst áður en hlaupið væri í fréttir daginn

orðaskipti um aðgerðir ríkisstjórnarinnar héðan úr þessum ræðustóli ég auðvitað fagna því sem fram kemur í fréttatilkynningu ríkisstjórnarinnar frá átjándu október síðastliðinn að búa eigi til heildstæða aðgerðaáætlun gegn heimilisofbeldi og kynferðislegu ofbeldi í landinu þetta er upphaflega gert vegna beiðni og þrýstings frá frjálsum félagasamtökum sem efndu til sextán daga átaks á síðasta ári gegn heimilisofbeldi og kynbundnu ofbeldi almennt nú líður að því að sams konar alþjóðlegt átak sé aftur að fara í gang sextán daga átak gegn kynbundnu ofbeldi yfirskrift átaksins er heilsa kvenna heilsa mannkyns stöðvum ofbeldið markmið átaksins er það sama og í fyrra afnám alls kynbundins ofbeldis það er ánægjulegt að geta sagt frá því hér að í þetta sinn fjölga félagasamtökunum sem að átakinu standa umtalsvert ég held að við eigum von á mjög kraftmiklu starfi og sýnilegu þessa daga frá tuttugasta og fimmta nóvember næstkomandi til tíunda desember fyrirspurn mín til hæstvirts ráðherra stendur sem sagt ég óska eftir því að hæstvirtur ráðherra svari því á hvern hátt hann ætli að verða við tilmælum sem komið hafa frá félagasamtökunum um aukin félagsleg úrræði til fórnarlamba heimilisofbeldis og þeirra sem beita slíku ofbeldi það sem ég er með í huga er áskorunin frá félagasamtökunum sem óska eftir því að sérstaklega yrði skoðuð aðgerðaáætlun bæjar og sveitarfélaga gegn kynbundnu ofbeldi fórnarlömb kynferðisofbeldis yrðu að hafa kost á því að eiga einhvers konar afkomu að fjárhagslegum stuðningi meðferðarúrræði fyrir